virðulegi forseti ég vil þakka fyrir það að þessi umræða þessi mikilvæga umræða skuli fara her fram áður en við þingmenn förum í sumarfrí ég held að þjóðin bíði eftir

meðan framkvæmdavaldið og löggjafarvaldið þarfnast endurbóta í mínum huga var dómurinn mjög skýr það búið að úrskurða að gengistryggingin

það var annað sem hæstiréttur gerði og mér finnst menn algjörlega hlaupið frá í umræðunni hæstiréttur ógilti ekki samningana þar sem hið umdeilda ákvæði var það er vegna þess að þeir hafa í þrítugasta og sjöttu grein samningalaga frá nítján hundruð þrjátíu og sex með síðari breytingum heimild til þess að fella samningi úr gildi í heild sinni eða að hluta þeir felldu úr gildi að hluta

hér hafa margir komið fram ríkisstjórnarmenn og sagt það er svo mikil óvissa í gangi við erum að bíða eftir dómum og hitt og þetta það er í sjálfu sér engin óvissa samningsvextirnir hvort sem þeir eru þrjú prósent eða fjögur prósent þeir gilda við getum beðið hér eftir einhverjum héraðsdómum eða hæstaréttardómum en ég get alveg fullvissað almenning um það að ef þeir eru einhvern veginn óþægilegir fyrir hæstvirt ríkisstjórn mun hún koma enn á ný fram og segja það er nú bara enn á ný óvissa það er engin óvissa í mínum huga það á að reikna það sem fólk skuldar út frá samningunum eins og þeir standa í dag

áttum okkur á einu áhættan samkvæmt neytendalögum og neytendalöggjöfinni allri hún liggur á þeim sem gerði samningana liggur á sterkari aðilanum sem er í öllum tilvikum fjármálafyrirtækinu öllum tilvikum þeir sömdu samningana þeir sömdu skilmálana lántakendur höfðu nákvæmlega ekkert um það að segja ég gæti trúað því að við íslendingar ættum að taka upp svipað kerfi og er í danmörku þar sem hæstiréttur hefur heimild til að útskýra eigin dóma því miður höfum við ekki þannig kerfi hér á landi en á hafa stigið fram fyrrverandi hæstaréttardómarar eins og magnús thoroddsen og hvað segir þessi ágæti áður jú samningarnir halda og þeir halda með þeim vöxtum sem eru í samningunum sjálfum þetta er algert lykilatriði hér kom hæstvirtur viðskiptaráðherra sem ég er ósammála í öllum meginatriðum þessa máls og fullyrðir að ég vil meina án alls rökstuðnings

þetta allt saman lenda á skattgreiðendum þjóðarinnar það gerist ekki nema við ætlum að fara að dæla enn á ný fé inn í bankana ég get ekki séð og ég hef enga trú á því að alþingismenn séu reiðubúnir að eyða meiri pening meira fé skattborgaranna til þess að endurreisa bankakerfið er ekki komið nóg í þá veru við ákváðum hér ég held að það hafi verið röng ákvörðun að tryggja allar innstæður sá kostnaður lendir á skattgreiðendum það heyrist ekki múkk í þeim sem það gerðu á sínum tíma það var ákveðið að dæla peningum til þeirra sem áttu fé í peningamarkaðssjóðunum um þrjú hundruð milljarða ég gæti nú heldur betur notað það þegar hundrað milljarða króna halli er á ríkissjóði og það á að skera niður blóðugum niðurskurði um fimmtíu milljarða það voru peningar sem hurfu út um gluggann og lenda á skattgreiðendum en um það var ekki rætt ég vil segja eitt að lokum það gilda lög og reglur í þessu landi slítum við í sundur lögin slítum við í sundur friðinn leysum úr þessu máli í rólegheitum